skýrslu um sjálfseignarstofnanir og sjóði tvö þúsund og ellefu skýrslu um reiknilíkan heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni skýrslu um rekstur og stjórnskipulag vatnajökulsþjóðgarðs skýrslu um sjúkraflug á íslandi og skýrslu um skipulag og úrræði í fangelsismálum forseti hefur einnig óskað eftir því með bréfi dagsettu ellefta september að fjárlaganefnd samanber áttunda tölulið fyrstu málsgreinar þrettándu greinar þingskapa fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga fyrir tímabilið janúar til desember tvö þúsund og tólf